Er beendet die Förderung von Biokraftstoffen nicht abrupt, er sichert auch den konventionellen Biokraftstoffen eine Deckelung von 7 zu, er verabschiedet sich auch nicht von seinen Emissionszielen, und er sagt, mindestens 0,5 der Biokraftstoffe sollen aus der zweiten oder dritten Generation kommen.

Der erste Wunsch ist Wir sollten uns im Rahmen des Inkrafttretens der notwendigen Verordnung auch damit beschäftigen, wie die Methode der indirekten Landnutzung eigentlich geeignet ist, die Dinge, die wir widerspiegeln wollen, angemessen widerzuspiegeln. Ich habe da meine Skepsis. Zum Zweiten Wir müssen uns auch im Interesse der Industrie mit dem Zeitraum nach 2020 beschäftigen.